lítils háttar breytingartillögu sem í raun og veru felst í því að víkja aftur að upphaflegri gerð frumvarpsins þar sem gert er ráð fyrir þeim möguleika að sú bankasýsla sem unnið er að því að setja á fót í landinu geti farið með eignarhaldið í eignaumsýslufélaginu sem á að aðstoða bankana einkum með ráðgjöf við að endurskipuleggja fjárhag rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja sem eru í viðskttpum við ríkisbankana eða þær fjármálastofnanir sem ríkið hefur þurft að koma að með einum eða öðrum hætti þetta er valkvætt og því ekki nauðsynlegt að frumvarpið um bankasýsluna nái fram að ganga eða að hún verði stofnuð því að þá stendur bara eftir sem áður sá möguleiki að hæstvirtur fjármálaráðherra fer með hlutabréfið og getur skipað í stjórnina en hann getur eigi að síður framselt hlutabréfin til bankasýslunnar verði hún sett á fót og þá eðli málsins samkvæmt færu stjórnendur hennar með hlutabréfið í eignaumsýslufélaginu á aðalfundi eignaumsýslufélagsins þetta er mál númer eitt á yfirstandandi þingi og breytingartillöguna er að finna á þingskjali tvö hundruð þrjátíu og sex markmið málsins svo því sé stuttlega lýst er fyrst og fremst að hraða fjárhagslegri endurskipulagningu atvinnufyrirtækja í landinu eins og kunnugt er eru fjölmörg fyrirtæki

veita upplýsingar um þennan sérstaka þátt í starfsemi hinna nýju ríkisbanka það er kannski helst sú breyting sem orðið hefur á málinu í meðförum nefndarinnar það er annars vegar upplýsingagjöfin og hins vegar hefur í raun og veru verið undirstrikuð sú áhersla meiri hlutans að hugmyndin sé ekki sú að þetta fyrirtæki taki yfir eða ríkisvæði hvert fyrirtækið á fætur öðru heldur fyrst og fremst aðstoði það við að endurskipuleggja fjárhag fyrirtækjanna sem eru í viðskiptum inni í bönkunum og að þau verði endurskipulögð hjá bönkunum án þess nokkurn tíma að lánasamningar þeirra eða eignarhald fari til þessa félags þó að enn sé þeim möguleika haldið opnum að í undantekningartilfellum geti það gerst þessar áherslur eru auðvitað fyrst og síðast lagðar vegna þess að það skiptir auðvitað verulega miklu máli að við höldum sem flestum atvinnufyrirtækjum í einkaeigu úti á hinum frjálsa markaði til þess að nýta það afl og þá atorku sem þar er að finna og að ríkisvaldið þurfi í sem allra fæstum tilfellum að hlutast til um eignarhaldið og þá aðeins tímabundið og það er meðal annars gert ráð fyrir því í frumvarpinu að félagið sem hér um ræðir sé sett upp í takmarkaðan tíma eða í liðlega fimm ár og hafi þá lokið starfsemi og sínu hlutverki þannig að þessi afskipti ríkisins séu ekki hingað komin til að vera helgi klárar en birkir jón fer í næsta skjal